Z negativní obchodní bilance před 5 lety se stala pozitivní obchodní bilance pro EU a mohli bychom hovořit o jednotlivých kategoriích zboží. Vývoz automobilů do Jižní Koreje se zvýšil o 250 To je opravdu mimořádné a jak už říkali někteří kolegové, toto je odpověď na dnešní politickou debatu o tom, nakolik volný obchod je přínosný anebo naopak takové moderní tendence izolovat se, nakolik jsou nebezpečné.